Señor Presidente, la amenaza terrorista global, las peculiaridades de las acciones que comete, la tipología y número de afectados de este tipo de ataques y su significado nos obligan o a completar la Directiva de víctimas o a elaborar una norma específica para las víctimas del terrorismo global, porque estamos ante un fenómeno nuevo y distinto a lo conocido hasta hoy unos hechos que requieren un estándar mínimo de atención a nivel europeo, una base que facilite la visibilidad y accesibilidad de la ciudadanía a estos programas, que limite la carga burocrática para los usuarios en situaciones de prestación multinivel y multidisciplinar, que garantice la sostenibilidad de la asistencia y que asuma la dimensión transnacional del problema. Las víctimas necesitan empatía, humanidad y comprensión pero, además, eficacia y servicios en toda la Unión Europea.